Subliniez importanța intensificării cooperării industriale în domeniul politicii spațiale, cu țările terțe și în special cu SUA, Japonia, Rusia, China, India, Brazilia, Argentina, Chile, precum și cu statele din Africa și Orientul Mijlociu. Subliniez importanța unei strategii pentru cercetare și inovare în domeniul politicii spațiale, care să asigure progresul tehnologic, dezvoltarea industrială și competitivitatea Uniunii și să creeze locuri de muncă pe teritoriul Uniunii. Solicităm Comisiei să sprijine întreprinderile mici și mijlocii pentru a obține mai ușor acces la finanțarea europeană destinată inovării în domeniul aplicațiilor și serviciilor GNSS, în special în baza programelor cadru de cercetare. Sistemul EGNOS ar trebui să acopere întreg teritoriul Uniunii în vederea consolidării pieței comune, și subliniez necesitatea extinderii acestuia în sudul, estul și sud estul Europei.